Señor Presidente, señora Ministra, mi Grupo es muy crítico con este Acuerdo porque creo que perdemos una ocasión de oro para que la Unión Europea como tal se distancie de lo que fue esa guerra en marzo se celebran diez años de ella una guerra ilegal, ilegítima, basada en mentiras.

pero lo que se pretendía era ocultar la realidad de esa guerra, y es el petróleo. No había otra razón y por eso había que distanciarse de la foto de las Azores. Sí, aquella foto de tres Presidentes de Estados miembros con el señor Bush el responsable primero de esta guerra ilegítima pero no hay que olvidar a Aznar, a Barroso y a Tony Blair.

Eso sí, el petróleo funciona muy bien y el negocio del petróleo, cuyos beneficios no van al pueblo de Irak para su reconstrucción eso sí que es un negocio. Por lo tanto, mi Grupo se distancia totalmente de esta visión porque se pierde esa ocasión. La guerra no puede ser un negocio y esta guerra, la segunda guerra preventiva al margen del Tratado de la Carta de las Naciones Unidas, al margen del Consejo de Seguridad, se hizo pensando solo y por el negocio de las armas, la industria del armamento, y pensando solo en el interés de los grandes imperios, que son los que quieren controlar las rutas del petróleo.

Es una ocasión perdida.